Señor presidente, este es uno de esos debates que vamos posponiendo porque nunca hay en la agenda de la semana un asunto candente, como fueron los incendios de Brasil el verano pasado. Yo creo que, precisamente, como decía la diputada Santos, el haber tenido en el Premio Sájarov algunos candidatos de pueblos indígenas al menos ha hecho aflorar el asunto. Los pueblos indígenas tienen que ser tratados con justicia ⸺lo han dicho todos los colegas⸺, pero también tienen que ser tratados con inteligencia estratégica. Hay que abandonar el tradicional eurocentrismo paternalista e incorporar los pueblos indígenas a los debates contemporáneos y a la toma de decisiones global, por ejemplo, en materia de cambio climático. Combinar las sabidurías ancestrales de las culturas indígenas con el desarrollo tecnológico de los países desarrollados es una ventaja, es una baza que tenemos que explorar. Y tenemos que comenzar a hablar mucho más allá de la cooperación Norte Sur ⸺también más allá de la cooperación Sur Sur⸺ y comenzar a hablar de la cooperación Sur Norte. Y hay algunos ejemplos radiantes de cómo, desde países como Kenia, un premio Nobel fue capaz de, con sistemas tradicionales y utilizando la fuerza de trabajo de las mujeres, plantar cincuenta millones de árboles.